Prišla teda ďalšia zlá správa tentoraz zo Španielska, z krajiny, ktorá už dlhší čas ťažko bojuje o dôveru investorov. Politika pomoci vládam nakupovaním ich dlhov Európskou centrálnou bankou však už nebude dlho môcť pokračovať, má svoje limity. Už dnes má Európska centrálna banka na svojich knihách až 360 miliárd eur vo finančných inštrumentoch, ktoré nie sú voľne obchodovateľné. Ďalších 480 miliárd eur má v zle zabezpečených cenných papieroch a stáva sa tak postupne lídrom v držbe zlých finančných aktív. Ak to pôjde takto ďalej, vážení, bude musieť Eurozóna čoskoro buď zachraňovať Európsku centrálnu banku alebo sa jednoducho rozpustí.